Ja, jaz nisem v svoji razpravi niti enkrat užalila gospe Godec, medtem ko ona zame rekla, da sem lažnivka in da sem pet minut lagala, lagala sem pa baje je rekla, da ima ona otroka v osnovni šoli, kar, da ni res, ker ga ima v srednji, pa da sem lagala, ko sem rekla, da, molijo zjutraj pa zvečer. Zanimivo, ne najdem več na internetni strani, Osnovne šole Alojzija Šuštarja, pa je bilo, in to so mi kolegi potrdili, zjutraj in zvečer se poklonijo Bogu. Zdaj, kaj to pomeni drugega kot molitev, jaz ne vem in nikoli nisem rekla, da mastno služijo. Tako da, zavajate in žalite vi in, tisti